W ostatnich latach coraz częściej dowiadujemy się o nadużyciach rosyjskiego wymiaru sprawiedliwości.

Szczególnego znaczenia nabierają przypadki angażowania się sądownictwa, które winno być przecież całkowicie niezależne, w sprawy polityczne, a zwracam uwagę, że rosyjska konstytucja gwarantuje obywatelom pełnię praw i wolności.

Popierając rezolucję, apeluję do władz w Moskwie o przywrócenie praworządności, zaprzestanie prześladowań politycznych oraz zniesienie ograniczeń praw publicznych. Wzywam do zaprzestania dyskryminacji organizacji pozarządowych i zapewnienia im właściwych warunków działania.